Rolul instituțiilor europene, dar mai ales cel al guvernelor naționale rămâne, însă, esențial în susținerea IMM urilor, prin măsuri economice care să le permită acestora accesul la lichidități și investiții pentru a și putea finaliza proiectele în curs. Eficacitatea și eficiența banilor alocați instrumentelor financiare pentru IMM uri au fost reduse din cauza unui cadru de reglementare neadecvat și mult prea complicat pentru diferitele tipuri de instrumente financiare utilizate, consecința directă a acestui fapt fiind mai degrabă descurajarea decât stimularea potențialilor beneficiari. Pentru a permite dezvoltarea de proiecte strategice de calitate și a asigura o absorbție cât mai mare a fondurilor structurale destinate acestui sector, sectorului privat, se impun măsuri concrete și imediate de simplificare a normelor de funcționare, dar și asigurarea asistenței tehnice necesare în ceea ce privește accesarea fondurilor, implementarea proiectelor, precum și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale.